Ce qui m'a beaucoup frappée dans mon activité ici, c'est qu'on avait nettement insisté sur la discipline budgétaire jusqu'à présent, mais que, dans le fond, les autorités publiques s'étaient assez peu préoccupées de savoir où était passé une partie de l'argent généré par des activités honnêtes ou moins honnêtes. Nous ne pouvons donc que saluer cette quatrième directive antiblanchiment qui va encore plus loin et qui traite, pour le coup, des activités criminelles.

Je suis frappée par le fait que le texte identifie très clairement des personnes qui sont politiquement exposées

ce travail collectif va dans le bon sens.